Danes sem se odločila, da skuham eno posebno jed, ki jo imajo moji otroci zelo radi. To je piščančji zrezek v smetanovi omaki. Prvo, kar naredim, v posodo dam maslo in na tanko narezane piščančje zrezke. Malo opražim na vsaki strani, da postane rjavo, nato dodam eno žlico vegete ter zalijem z belim vinom. Ko izpari vino, seveda alkohola ni, dodam šampinjone, ki jih kupim v trgovini, obvezno morajo biti v slanici, ne v kisu. In malo popražim ter na koncu dodam še smetano za kuhanje. Ko rahlo vre, deset minut, je jed pripravljena. Zraven pa pripravim krompir, ki je narezan in olupljen na kocke, ki mu dodam, kuhanemu, malo masla in vegete. Seveda še malo peteršilja, ta na drobno narezanega, in to je to. Zraven spada tudi zelena solata, ki je nepogrešljiva. Po kosilu pa se počasi pripravim na pohod okrog Pekrske gorce. Pot, ko pridem iz bloka, grem po naši zelenici do Vile Rustice in po tej potki grem naprej, ki se držim potoka. Pešpot, nekje petsto metrov, pridem do ceste. Naprej prečkamo cesto in naprej nas vodi pot, ki je iz makadama. Povzpnem se v, na levo, se povzpnem v gozd, ki je pač malo bolj strmo. In nato pridem nazaj spet na čistino, ki spet pelje okrog, ob potoku, zelo lepa potka. Zdaj seveda pada tudi, polno je listja. In po tej potki se vračam nazaj. Ta pot je nekje dolga tri do štiri kilometre. In počasi prihajam nazaj proti bloku. To je naša vsakodnevna rutina, ni daleč, je pa važno, da je to nekako redno in vsakodnevna rekreacija. Če mi je to, če še imam energije dovolj, se zvečer še odpravim okrog naše- ga naselja, naselja Borova vas, ki traja nekje pol ure. Tu je pač pot, ki je pač razsvetljena, asfaltiran pločnik in je lep sprehod pred spanjem, da se malo osvežiš, nadihaš svežega zraka. To je večerni sprehod. Lahko vam pa povem še tudi, kako se napiše vabilo za rojstni dan, ki ga bom imela tudi počasi, in bo prav, da da ga ne, da ga pošljemo. Ker sem pač rojena tridesetega marca, si mojo vizitko pripravim sama, jo narišem in sestavim neko vabilo, ki pač bo primerno za mojo okroglo obletnico. Veselim se tega dneva. Seveda bo pa še prej potrebno napisati še vabila za božične praznike. Te tudi izdelam sama, ročno narišem božične motive. Meni se zdi osebno zelo lepo, če te v poštnem nabiralniku pričakajo ročno izdelane vizitke. Kot pa sporočila preko telefonov, kar se mi ne zdi osebno. Vsi se razveselijo, ko zagledajo v poštnem nabiralniku eno lepo vizitko z nekim lepim voščilom, ki je nekdo vložili trud v ta izdelek in svojo energijo. Da veš, da še nekje nekdo misli nate. To bo zdaj kmalu in zelo hitro minevajo, mineva čas, ki se bo treba pripravljati in moji izdelki tudi terjajo svoj čas. To je veliko truda in prostega časa vloženega v to, ta izdelek. Ga pa tudi zelo dobro cenijo in ga so veseli vsi moji prijatelji, vsako leto čakajo na mojo novo, novi izdelek, novo vizitko. To bi bilo nekako vse.